A legfontosabb átdolgozási javaslat azonban az, hogy a bizonyítás terhét a birtokosra hárítja. Ennek eredményeképpen a tárgyak birtokosainak bizonyítaniuk kell majd, hogy kellő gondossággal jártak el, és mindent megtettek annak érdekében, hogy a tárgyak törvényes eredetéről meggyőződjenek. A visszaszolgáltatási eljárásokat bonyolították és lassították a bírósági eljárások is, ezért az átdolgozás szorgalmazza az EU közigazgatási együttműködési eszközének, a belső piaci információs rendszernek a használatát. Ez tulajdonképpen visszaállítja a tagállamok egymás iránti kötelezettségét, hogy a visszaszolgáltatással kapcsolatosan kölcsönösen tájékoztassák egymást. Fontos leszögezni, hogy mivel a nemzeti kincs fogalmára nem létezik közösen elfogadott meghatározás, úgy gondolom, hogy a tagállamok szabadon és megkötések nélkül eldönthetik, hogy mit tekintenek nemzeti kincsnek. Nem szükséges jobban leszabályozni ezt a kérdést. Támogatom az előadó azon javaslatát, hogy maradjon fenn továbbra is az irányelv végrehajtását monitorizáló nyomon követő bizottság, mert ezzel garantálható a dokumentum jelenlegi átdolgozásának eredményessége.